Temu wszystkiemu musimy i mówimy, że trzeba postawić STOP. Ukraina wiele zrobiła wybrała prezydenta, ma rząd, próbuje stabilizować sytuację wewnętrzną co nie jest łatwe.

Sytuacja gospodarcza na Ukrainie nie przyniesie szybkich efektów dla ludności, powinniśmy jako Unia też dać pewien sygnał, że obywateli Ukrainy traktujemy serio, że ich szanujemy.

Jednocześnie kolegom brytyjskim chcę powiedzieć my doskonale pamiętamy, czym była Jałta, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się my kraje Europy Środkowo Wschodniej.